Voorzitter, in deze speech zou ik willen onderlijnen dat ik sceptisch blijf over de mogelijke positieve impact van dit voorstel op de patiënt en de farmaceutische sector. Voor mij staat het belang van de patiënt centraal in de wetgeving.

Dit is een beloning voor het jarenlange werk dat het bedrijf er vooraf heeft ingestoken voordat een nieuw medicijn op de markt kan komen. Ik spreek hier van beloning, waar ik misschien eerder moet spreken van verzekering. De investeringen die bedrijven in nieuwe medicijnen steken, zijn enorm.

Om de innovatie te vrijwaren, die zo broodnodig is om nieuwe medicijnen aan te bieden aan de patiënt, moeten we voorzichtig omgaan met patenten en de bescherming van intellectuele eigendom.